Au contraire, toutes les crises sont liées. Elles proviennent d'un modèle économique et de développement injuste et destructeur. Face à la pandémie, mobiliser des fonds pour la reprise était indispensable. Mais l'urgence ne doit pas condamner l'avenir. Nos investissements dessinent le futur, il nous faut réorienter notre économie pour qu'elle garantisse à la fois la justice sociale et la protection de notre planète. Si nous voulons sauver le climat et atteindre la neutralité carbone, comme nous nous y sommes engagés, pas un euro public ne doit être alloué aux énergies fossiles. C'est simple, c'est clair, et c'est la position que nous défendons. Mais être parlementaire écologiste, c'est souvent devoir composer avec des majorités politiques prisonnières du court terme. Une fois encore, nous avons donc mené la bataille pour exclure clairement les énergies fossiles de cette facilité de reprise et nous avons seulement obtenu que le gaz ne soit pas listé comme une énergie de transition. Il est temps d'aller plus loin et de prendre les décisions radicales qui s'imposent, sans quoi la crise climatique engendrera des mots bien pire que ceux que nous affrontons aujourd'hui.